Señora presidenta, el asesinato político del general Soleimani por parte de los Estados Unidos ha provocado una espiral de violencia, no solo en Irán e Irak sino en toda la región, y ha dado inicio a lo que podríamos denominar un nuevo tipo de guerra fría, incluidas esas guerras que algunas potencias mundiales están dispuestas a jugar también en la zona. Queremos instar a la Comisión y a este Parlamento a apoyar y facilitar con recursos el diálogo y la recuperación económica de la zona por medio de un programa de asistencia y queremos insistir en que hay que huir de las llamadas al embargo, que históricamente solo han servido para castigar a los sectores sociales más desprotegidos, y, además, pensamos que hay que promover la actividad económica con Irak y los países de la zona. Hay que urgir a los Estados Unidos y a los países europeos que también tienen tropas en Irak a que se retiren, tal y como ha exigido el Parlamento iraquí, y pedir respeto a la legalidad internacional, flagrantemente violada con el asesinato del general Soleimani. Este proceso de despegue económico y democrático de la zona que nombraba se deberá hacer sin injerencias externas y respetando los derechos humanos y esto ⸻pensamos⸻ exige acabar con todo tipo de intervencionismo, estadounidense pero también europeo.